Ja, hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Bom zelo kratek, namreč o tem konkretnem zakonu oziroma spremembah zakona je bilo že zelo veliko povedanega. Želel bi samo še enkrat izpostaviti, da v SD verjamemo, da je predlog dober, da sledi odločbi ustavnega sodišča, ki je bila jasna in glasna. Namreč da je potrebno tisti del, ki je obvezni del izobraževanja, financirati sto procentov. Ko pa govorimo o razširjenem delu, je pa nekaj povsem drugega, in trdno sem prepričan, da država ni dolžna financirati razširjenega dela izobraževanja v zasebnih šolah. Predvsem zato, ker imamo v Sloveniji osnovnošolski sistem, utemeljen na javnih šolah, imamo javno mrežo kvalitetnih osnovnih šol po celotni državi, ki so dostopne za vse. In ravno to je tisto ključno, za kaj se borimo, da se ne bi ta mreža javnih šol razgradila. Namreč javne šole so dostopne vsem in so za vse. In to je ključno. Medtem ko so zasebne šole neko pozitivno, bi jaz temu rekel dopolnilo javni mreži osnovnih šol. In še enkrat - verjamem, da s predlagano spremembo zakona sledimo odločbi ustavnega sodišča oziroma Ustavi Republike Slovenije in hkrati ščitimo javni šolski sistem. Jaz verjamem in upam, da se bo danes našla potrebna večina za sprejem tega zakona in razrešitev tega gordijskega vozla. Namreč že peto leto razpravljamo o tej ustavni odločbi. Že kar nekaj poskusov, oziroma predlogov zakonov, ki bi to razrešili je bilo vloženih. Bila je predlagana tudi sprememba Ustave Republike Slovenije, žal za nobeno rešitev ni bilo potrebne večine. Jaz verjamem, da bomo danes to večino dosegli v dobro otrok. Hvala lepa.